Was damals passiert ist, ist dokumentiert in Berichten der Carnegie Stiftung und des österreichischen Sozialdemokraten Leo Freundlich. Es folgten 86 Jahre Unterdrückung und am Schluss der Versuch eines Genozids durch das Milošević Regime. Seit zwölf Jahren haben die Kosovaren die Chance, einen europäischen demokratischen Staat aufzubauen. Sie haben dabei große Probleme, aber sie haben auch Gewaltiges geleistet.

Von diesen neun Abkommen sind die wichtigsten noch nicht unterschrieben und zwei zur Hälfte umgesetzt. Die anderen nicht. Wir wollen Taten sehen und nicht nur Versprechungen und Worte hören. Wir wollen die Taten vor den serbischen Wahlen sehen und nicht erleben, dass sie womöglich nachher wieder einkassiert werden. Und wir wollen ganz klar keine Teilung des Kosovo, kein neues Aufrollen der Statusfrage, sondern eine europäische Entwicklung einer jungen europäischen Demokratie!